Señora presidenta, quisiera agradecer, como el resto de sus señorías, el trabajo excelente de Sven Mikser. Nos congratulamos de que Georgia vuelva al camino de la reforma que lo ha convertido, como han dicho algunas de sus señorías, en uno de los países de la zona que más se acerca a los estándares europeos, tras superar una doble crisis, que ha sido superada con el diálogo y con la negociación y, en este punto, reconozco también el trabajo del Servicio Europeo de Acción Exterior y del embajador Hartzell para manejar ese acuerdo con la oposición. Lamentamos que la oposición no haya apoyado en el Parlamento la reforma constitucional y la reforma electoral, a pesar de sus compromisos y a pesar de los indultos que se produjeron, que eran una de sus peticiones. Fuimos muy exigentes con el Gobierno y muy exigentes con el partido mayoritario y creemos que la oposición debía haber apoyado esas reformas, que eran la continuidad del acuerdo político al que contribuyó la Unión Europea y que, además, benefician, al perder el sesgo mayoritario, a esos partidos menores en el sistema. En cualquier caso, con ese nuevo marco las elecciones siguen adelante. Y la preocupación ahora, señor Borrell, es cómo vamos a observar unas elecciones en una situación de pandemia, con unas dificultades por parte del Parlamento y con dificultad para articular una misión de las habituales. Acabo de saber que la OSCE va a enviar una misión electoral normal. Creo que la Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Parlamento deben hacer lo mismo y debemos apoyar, en cualquier caso, la observación doméstica, porque hay grandes ONG trabajando muy profesionalmente en ese país. Porque es necesario tranquilizar el periodo inmediatamente después de las elecciones, en un clima tan polarizado como es tradicional en Georgia y, para eso, una observación internacional ha sido siempre imprescindible.